Sin embargo, el crecimiento es lento y todavía inestable, y hay graves incógnitas en el futuro. Por ejemplo, algunas se han mencionado aquí el riesgo de la relación con Rusia, la negociación con Grecia, la falta de reformas en algunos de los países grandes. La verdad es que la confrontación entre crecimiento y austeridad resultó ser un falso debate. Hoy está claro que sin austeridad y reformas no puede haber crecimiento.

Ahora, cada dos minutos se crean ocho puestos de trabajo. Se evitó un rescate, España no tuvo que ser rescatada. El PIB ha crecido un 3,5 el primer trimestre y la tasa de crecimiento de la economía es la más alta de los países grandes de la Unión Europea. Somos idealistas, pero no debemos ser ilusos y queda mucho por hacer. Hay que evitar que se crea en las varitas mágicas. No existen en política económica, se parece más a las matemáticas. Por eso, tenemos que pedir a todo el mundo que cumpla con su obligación, porque Europa es un club en el cual todos somos iguales en derechos, pero también iguales en obligaciones y lo que ha sido obligatorio para los países del Mediterráneo tiene que ser también obligatorio para los demás, sea cual sea